În contextul publicării clasamentului mondial privind libertatea presei pentru 2010, Organizația Reporteri Fără Frontiere a atras atenția asupra declinului libertății de exprimare în Uniunea Europeană. România se află pe locul 52 al clasamentului coborând cu 10 locuri față de anul 2007. Situația este îngrijorătoare și ridică semne de întrebare cu privire la un respect efectiv al dreptului de exprimare și de informare garantat de către Carta fundamentală a drepturilor omului în Uniunea Europeană. În România, presa a fost inclusă de către președintele țării printre vulnerabilitățile la adresa securității naționale.

Astfel de alunecări de la principiile democratice dăunează imaginii Uniunii Europene în ansamblu. Din cauza deficiențelor interne riscăm să ne pierdem credibilitatea ca susținători ai respectării drepturilor omului pe plan extern și de aceea pledez pentru o reală protecție la nivel european a libertății de exprimare și a pluralismului presei.